Mówił Pan także o tym, że Polska może być źródłem optymizmu dla naszego kontynentu.

Wreszcie, na co zwróciłem uwagę, powiedział Pan To Parlament Europejski jest stałym obrońcą europejskiej solidarności.

Jesteśmy przekonani, że Parlament Europejski chce i będzie uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach, które mają na celu wzmocnienie naszej Wspólnoty, poprawę w zakresie wielu jeszcze trudnych dzisiaj do rozwiązania problemów. My jako reprezentacja 500 mln Europejczyków bierzemy na siebie odpowiedzialność za działanie wspólnotowe, które było tak ważne dla całej Europy przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Jesteśmy przekonani, że będzie ono ważne w przyszłości. Dziękujemy Panie Prezydencie!